Se pare că, pentru a stimula potențialul de dezvoltare a Europei, avem un efect serios în ceea ce privește creșterea economică și financiară și avem nevoie pentru viitor de o mai bună direcționare a resurselor financiare și a cheltuielilor publice, de creare a unor condiții adecvate pentru a redresa economia

Politica de coeziune bineînțeles că joacă un rol important în acest rol, însă aceasta trebuie să fie însoțită de norme eficiente la nivel european și trebuie să luăm în calcul impactul ajutoarelor de stat la nivel regionale, care conduc la dezvoltare durabilă în regiunile definite la nivelul Uniunii Europene. Deși sunt multe voci care nu sunt de acord cu această idee, având în vedere situația economică și socială din statele membre, precum și pericolul prezentat de țările terțe care beneficiază de anumite avantaje în atragerea investițiilor străine, consider că, pe viitor, guvernele statelor membre trebuie să mențină sub orice formă ajutoarele de stat regionale, la un nivel cel puțin similar cu cel actual.